Jer znamo da, pogotovo Bosna i Hercegovina, a moguće još i neke druge države mogu biti, da tako kažem, izvori onih koji se žele baviti terorizmom i koji mogu biti naša opasnost.